1 marca to szczególny dzień dla Polaków to Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. To dzień, w którym przywracamy pamięć żołnierzom drugiej konspiracji, którzy po drugiej wojnie światowej nie złożyli broni, tylko stanęli do heroicznej walki z komunistycznym okupantem.

Niestety te działania okazały się na tyle skuteczne, że komunistyczna władza przetrwała aż do 1989 roku i to ta władza ukształtowała system sprawiedliwości w Polsce, który dzisiaj rząd Prawa i Sprawiedliwości chce reformować, a niestety dyktatura większości w Parlamencie Europejskim mu to utrudnia.